Desde la firma de la Declaración de Varsovia, en octubre de 2011, sobre el comercio alimentario, todas las instituciones europeas tienen el deber de asegurar a los ciudadanos europeos, en cuanto que consumidores, los más altos niveles de calidad en los alimentos y productos alimentarios producidos en la Unión Europea, y también en los importados. Tenemos herramientas suficientes para ello, que deben ser utilizadas y, de ser necesario, deben ser mejoradas, pero nunca ignoradas o eliminadas. La Comisión Europea es, en este caso, el portero de la casa común, que debe asegurarnos a todos los europeos que lo que entra por nuestras fronteras nunca nos causará un problema alimentario o fitosanitario. Es necesario, por tanto, respetar escrupulosamente los acuerdos comerciales firmados tanto por la Unión Europea como por los Estados miembros respetarlos y hacerlos respetar. En la reciente reforma de la política agrícola común, hemos introducido una importante cláusula la de la reciprocidad con países terceros. Únicamente teniendo en cuenta siempre la evolución sostenida y sostenible, en el respeto de los acuerdos firmados y las obligaciones exigidas, será posible satisfacer nuestras necesidades alimentarias con justicia, equidad y tranquilidad para los consumidores europeos.